Diskutujeme dnes o opatření, kterým se Evropská komise snaží řešit dopady vysokého zadlužení některých členských států, ve kterých jsou problémy s likviditou a de facto poskytováním úvěrů. Pro evropskou ekonomiku je jistě důležité usnadnit schvalování úvěrů, ať už ze strany Evropské investiční banky nebo i jiných finančních institucí.

Každá banka včetně Evropské investiční banky totiž musí podle svých běžných kritérií vyhodnotit riziko úvěru a podle něj nastavit úrokovou sazbu tak, aby pokrývala veškeré náklady na zapůjčené peníze.